Vyjadrujem svoj súhlas k danému návrhu odporúčania Európskeho parlamentu Rade. Ochrana detí by mala byť vždy prioritou vo všetkých krajinách Európskej únie, pretože práve deti sú vlastne najcitlivejšou skupinou spoločnosti. Zjednotenie legislatívy by v tomto prípade výrazne prispelo predchádzaniu tohto typu trestnej činnosti a pomohlo by k efektívnejšiemu trestaniu páchateľov vo všetkých členských štátoch.

Ochrana detí je nevyhnutná aj vzhľadom na prístup detí k internetu, kde sú deti vystavené akémukoľvek obsahu a zároveň možnosti zneužitia pedofilmi aj formou groomingu. Pohlavné zneužívanie detí a zneužívanie detí na detskú pornografiu je i v rozpore so svetovým kódexom detských práv prijatým na pôde OSN a zároveň i v rozpore so základnými ľudskými právami.